Domnule președinte, doresc să atrag atenția în intervenția mea asupra intenției guvernului PSD ALDE, condus de Viorica Dăncilă, de a tăia din bugetele pe impozitul pe venit care reveneau comunităților locale. Acesta dorește astfel să fure banii plătiți de români, cu titlu de impozit pe venit, din munca lor cinstită. În loc ca aceste sume să ajungă la comunitățile locale, se dorește direcționarea lor către București, unde urmează a fi împărțiți după bunul plac al guvernului. Această practică pedepsește în primul rând administrațiile liberale, care sunt cele mai performante din România, dorindu se să le facă dependente de guvern, ceea ce încalcă grav autonomia locală. Administrațiile locale sunt astfel condamnate la subdezvoltare, deoarece vor fi nevoite să renunțe la importante investiții, inclusiv din fonduri europene, afectând în mod grav siguranța cetățenilor și viața lor de zi cu zi. Doamnă Dăncilă, vă cer încă o dată, de la înălțimea Parlamentul European, să luați mâinile de pe acești bani! Ei nu sunt bani primarilor, ei sunt banilor cetățenilor și trebuie să fie folosiți doar pentru dezvoltarea comunităților locale.